Panie Komisarzu!

Wydaje mi się, że te środki są bardzo dobrą alternatywą dla rolnictwa organicznego co się szczególnie podkreśla ale również dla tego tradycyjnego.

Problemem jest proces rejestracji substancji aktywnych pochodzenia organicznego, ale również nieorganicznego, który jest wieloletni, kosztochłonny i również nie do spełnienia dla firm, które są spoza sektora tradycyjnej chemii pestycydów. Dostępność substancji biologicznej i innej niskiego ryzyka do produkcji pestycydów wymaga wsparcia zarówno ze strony Komisji Europejskiej, jak i państw członkowskich.